Podporila som návrh uznesenia týkajúci sa modernizácie štátnej pomoci, pretože v záujme stimulovania hospodárskeho rastu je to v čase finančnej a hospodárskej krízy nevyhnutné.

Štátna pomoc nesmie byť diskriminujúca pre malé a stredné podniky. Musí byť prvkom pre modernizáciu a rozvoj služieb, poznatkov a infraštruktúry.